Herr Berichterstatter Polledo, Sie werden verstehen, dass Linke besonders hohe Ansprüche an die soziale Ausrichtung der EU haben und deshalb leicht enttäuscht sind, dass das Soziale in Ihrem Bericht nicht eine deutlichere Priorität für die kommenden Jahre darstellt. Ich bin überzeugt, dass Erhalt und Entwicklung des europäischen Sozialstaatmodells und des europäischen

Beides sind kulturelle Errungenschaften Europas, die aufzugeben aus meiner Sicht das Ende des europäischen Sozialintegrationsprozesses bedeuten könnte.

Doch ich glaube nicht, dass die vorgeschlagene zaghafte Erhöhung um 5 dafür ausreichen wird. Als Parlament sollten wir klar sagen, dass wir das soziale Europa besonders fördern wollen.

Den Rat einzuladen, negative Prioritäten zu setzen, also zu kürzen, halte ich für falsch. Gleichwohl ist anzuerkennen, dass mit diesem Bericht die parlamentarische Debatte zur Reform des Eigenmittelsystems ernsthaft zum Laufen gebracht wird. Insbesondere die Einführung der Finanztransaktionssteuer ist eine endlich in Angriff zu nehmende Angelegenheit. Hier geht es ja nicht nur um ein nützliches Finanzierungsinstrument, sondern auch um mehr Transparenz darüber, wie die EU finanziert wird. Es geht natürlich um einen wichtigen Teil der Finanzmarktregulierung. Richtig ist nach meiner Auffassung ebenso die Abschaffung des Britenrabatts und der Rückfluss nicht abgerufener EU Mittel in den EU Haushalt.